trebuie să spuneți de ce votul a 8,4 milioane de cetățeni europeni nu a contat absolut deloc pentru dumneavoastră în această vară de ce o regulă care nu este valabilă nicăieri, în niciun stat membru al Uniunii Europene, a fost impusă de Comisie României, și aici mă refer la prezența de 50 la vot cum a ajuns să fie puci parlamentar decizia luată de șase, din cele șapte grupuri politice, care constituie parlamentul național. Doamnă Viviane Reding, am tot respectul pentru dumneavoastră dar, în această vară, v ați comportat exact ca un agent electoral al lui Traian Băsescu. Ați fost exact ceea ce arătați și astăzi, cu haina portocalie pe care o îmbrăcați un membru PDL desăvârșit, care îl susține necondiționat pe Traian Băsescu. Prin declarațiile dumneavoastră, ați adus prejudicii foarte mari României, nu numai politice, dar și economice. Ați reușit să umiliți un popor întreg, ați reușit să călcați în picioare suveranitatea unui stat membru al Uniunii Europene și să amputați dreptul unui parlament național de a lua decizii. Poate ne explicați și nouă astăzi cum un referendum, adică votul popular deciziile Curții Constituționale au arătat foarte clar că acest referendum a fost organizat în conformitate cu Constituția și legile în vigoare a devenit peste noapte lovitură de stat. În final, doamnă Reding, vreau să vă felicit, pentru că ați creat un precedent foarte periculos în Uniunea Europeană ați reușit să impuneți un președinte de stat într un stat membru al Uniunii Europene împotriva voinței propriului popor. Mai sunt încă 26 de state membre ale Uniunii Europene. Este o întrebare pentru colegii din Parlament, când vor avea alegeri dacă se vor putea baza pe sprijinul doamnei Reding, așa cum ne am bazat noi în această vară.